Ich bin in der Auseinandersetzung um richtig oder falsch in der Krisenpolitik immer gegen einseitige Austerität in Griechenland angetreten. Ich weiß, warum Griechenland heute in dieser Situation ist. Da gibt es hausgemachte Verantwortung, aber es gibt auch Verantwortung, die wir hier in diesem Parlament oft diskutiert haben. Wir haben nicht wahre Reformen unterstützt, sondern einseitige Haushaltskürzungen als Reformen verkauft.

Den Weg raus für Griechenland würde ich gerne gemeinsam mit den Griechen suchen.

Ich sage Ihnen, Herr Lucke Ich bin dagegen, dass wir überhaupt zulassen, darüber nachzudenken, dass jemand die Eurozone oder die Europäische Union verlässt.